Množstvo úrazov, či už počas operačných výkonov, alebo v ambulanciách lekárov prvého kontaktu, alebo v ambulanciách odborných lekárov, stáva sa, že, či už sestra, alebo lekár sa zraní ihlou alebo skalpelom, ktorý je infikovaný

Stále viac sme svedkami toho, že sa najmä zdravotné sestry môžu nakaziť hepatitídou, ale nie je výnimkou, že sa môžu pri takejto manipulácii nakaziť aj vírusom HIV a ochorieť na AIDS.